Deze duurzame oplossingen liggen voor mij in de volgende elementen. Het is van een immens belang dat onderzoek en innovatie blijvend gestimuleerd worden.

Vandaar dat er niet slechts één economisch model kan bestaan, maar dat er verschillende drijfveren voorhanden moeten zijn om nieuwe antibiotica te ontwikkelen.

Daarnaast is het ook belangrijk dat de patiënt een snelle en juiste diagnose krijgt. Is hij besmet met een bacterie of een virus en welke bacterie is het? De technologie van die nieuwe snelle diagnose moet beschikbaar en toegankelijk zijn in alle lidstaten. Antimicrobiële resistentie is niet alleen een Europees probleem, maar een mondiaal probleem. Wij als Europese Unie moeten onze schouders eronder zetten. Wij moeten zoeken naar mogelijke oplossingen. Wij moeten hier onze verantwoordelijkheid nemen door Europese en internationale samenwerking op te zoeken en zo samen een wereldprobleem op te lossen.